Kwestia walki z tą chorobą została podniesiona i chwała za to za czasów prezydencji francuskiej.

Dobrze by było, żeby kolejne prezydencje tę sprawę równie poważnie podnosiły i traktowały.

To właśnie tego rodzaju kwestie powinny być przedmiotem wizerunkowego budowania powagi i wagi Unii Europejskiej. To potrzebne jest obywatelom, wspólna praca nad zwalczaniem tego typu chorób musi być priorytetem instytucji unijnych.